Les nouvelles recommandations fixent des règles en matière de traçabilité du thon rouge pêché, transféré, abattu, débarqué et exporté dans l'Union, il nous l'a dit tout à l'heure. Le rapport fixe aussi des règles en matière de vérification et de validation des documents de capture et présente un modèle de documentation de capture extrêmement clair. Ces règles, très précises, sont très strictes et ne laissent pas matière à débat. Je pense que c'est une avancée significative. Je pense que, grâce à ces obligations, nous devrions arriver à la transparence nécessaire avec la Commission sur les quantités pêchées, ce qui ne fut pas le cas récemment. D'autre part, on l'a déjà dit, mais je le répète, il s'agit du premier rapport qui passe en codécision en commission de la pêche depuis la ratification du traité de Lisbonne. C'est évidemment pour nous, membres de la commission de la pêche, un moment symbolique, notamment s'il est adopté mais je n'en doute pas, mon cher collègue comme nous le souhaitons tous en première lecture. Cette intervention me donne l'occasion, Madame la Commissaire, de revenir sur les derniers événements qui se sont déroulés en Méditerranée. La fermeture brutale et autoritaire de la pêche du thon rouge dans cette région de l'Europe a été décidée de manière arbitraire. La Commission a fini par reconnaître qu'il restait 171 tonnes de poisson à pêcher pour les navires français. Le fait qu'elle ait décidé de réattribuer ces quotas non pêchés à la pêche artisanale et côtière est un geste d'apaisement mais n'est, en aucun cas, à mon sens, une réponse satisfaisante pour les thoniers senneurs qui emploient un nombre important de marins, je le rappelle, même si cette décision permet de récupérer théoriquement la quantité de captures autorisée

Je rappelle d'ailleurs que, lors de cette dernière réunion, l'ICCAT ou la CICTA, comme vous voulez dont les principes sont repris dans le rapport de notre collègue Romeva i Rueva, a pris une mesure importante et courageuse de diminution de 40 des prélèvements de thon rouge en Atlantique et en Méditerranée afin de préserver la ressource, ce que nous voulons tous évidemment. Il n'y a pas les pro ressources et les contre ressources, ce serait trop simple. Aujourd'hui, une expertise de la FAO affirme que l'espèce n'est pas en danger. En ce qui me concerne, j'attends avec impatience les résultats de l'étude qui sera publiée au mois d'octobre octobre novembre, je crois pour avoir une vision précise de la situation des stocks et me faire une opinion précise.